On také zde jasně vysvětlil nové změny, které v programu najdeme. Erasmus je nejznámějším a nejúspěšnějším evropským programem právě proto, že ho mladí lidé oceňují, že ho vyhledávají. Má potenciál zasáhnout velký počet mladých lidí, ovlivnit jejich budoucí kariéru a také jejich představy o Evropě. Je to důležité právě v dnešní době, kdy se lidé uzavírají a kdy se šíří různé dezinformační kampaně. Slíbili jsme, že uděláme maximum pro zvýšení rozpočtu tohoto programu. Předkládáme tedy Radě návrh na ztrojnásobení rozpočtu oproti dnešnímu stavu. Tento návrh je ambiciózní, ale jsme přesvědčeni o tom, že je to potřebné. Za důležité považuji zjednodušení administrativních procesů a také větší flexibilitu pro konkrétní podmínky členských států. Dámy a pánové, dnes,

Jsem přesvědčena o tom, že by tento program uvítal. V této souvislosti chci apelovat na to, aby program Erasmus v budoucnu ještě více pamatoval na učitele, kteří si zaslouží více příležitostí a ocenění.